Y aquí está el grado del nivel de exigencia que los europeos y europeas nos tenemos que dar para defender nuestra soberanía y para defender los derechos humanos en el marco de la Unión Europea.

pero sobran las evidencias, y no solamente en la Unión Europea, sino en el conjunto del mundo, en América Latina. ¿Por qué tener nosotros una reacción distinta a la que tienen otros Gobiernos? Yo me remito a la reacción que ha tenido la Presidenta Dilma Rousseff, en Brasil. Inmediatamente, cuando se enteró de que, efectivamente, con las mismas evidencias que tenemos nosotros, había sido objeto de espionaje, inmediatamente exigió al responsable de la Administración norteamericana, el Presidente Obama, una explicación y una rectificación. Desde mi punto de vista, eso es lo que tenía que hacer la Unión Europea dirigirse al responsable, el Presidente Obama, para exigir una responsabilidad, porque estamos ante un hecho criminal.